Señora Presidenta, yo también me uno, desde luego, a la contradicción entre la libertad comercial mal entendida y la necesaria igualdad de derechos de todos los pasajeros que, ante la confusión, la falta de transparencia en los precios, la falta de claridad de la información y las dificultades enormes para llevar a cabo las reclamaciones, se ven sujetos a abusos e incluso malos tratos por parte del personal de las compañías que, bajo gran presión de las propias compañías, acaba maltratando a los viajeros, a las familias con niños y a las personas mayores.

Solo con más información como ha dicho usted, señor Comisario no es suficiente.